að við atkvæðagreiðslu um frumvarp um ráðstafanir í ríkisfjármálum var felld tillaga frá háttvirtum þingmanni lilju mósesdóttur um að níundu grein félli brott forseti hefði átt að láta greiða atkvæði um að níundu grein stæði óbreytt en láðist að gera það og óskar þar af leiðandi eftir atkvæðagreiðslu þar að lútandi eða að forseti megi líta svo á að níundu grein standi þarf ekki bara að leggja frumvarpið fram aftur forseti úrskurðar svo með samþykki þingheims að níundu grein standi